Comisia Europeană este gata să finanțeze inclusiv aceste proiecte. De altfel, vreau să vă spun că o serie întreagă de proiecte care sunt deja finanțate de către Comisia Europeană au ca și parteneri un număr important de universițăți de pe tot cuprinsul Uniunii Europene.